Dakle, EIB svojim instrumentima financira savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekata kohezijske politike. Isto tako osigurava sredstva za nacionalno sufinanciranje, za izgradnju kapaciteta.